Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Zentralamerika sind ambitioniert. Sie sind begleitet von einem unermüdlichen Willen, diese vor allem zu vertiefen, weiter auszubauen und zu festigen. Die Gründe liegen klar auf der Hand Wir wollen Zölle weiter senken, Handelsbarrieren abbauen, Normen und Standards gegenseitig anerkennen, Investitionen schützen und somit Arbeitsplätze sichern und Wachstum erhöhen.

Neben dem heute diskutierten Assoziierungsabkommen mit Zentralamerika sowie dem Handelsabkommen mit Peru und Kolumbien gibt es zum Beispiel auch noch die Verhandlungen mit den MERCOSUR Staaten. Im Gegensatz zu den festgefahrenen Verhandlungen mit den MERCOSUR Staaten und der Problematik der landwirtschaftlichen Produkte in diesem Zusammenhang sehe ich das Abkommen mit Zentralamerika um einiges positiver. Die Vorteile liegen meiner Meinung nach auf der Hand Zum einen ist der Abbau von fast allen Zöllen vorgesehen man spricht von einer Zollerleichterung von 90 Mrd. Euro jährlich die Stärkung der sanitären und phytosanitären Standards mit diesem Abkommen gehen wir über die WTO Verpflichtungen hinaus, das bedeutet wirksameren Schutz für Mensch und Tier die Schaffung von Chancengleichheit die europäischen Qualitätsprodukte mit europäischen Ursprungsangaben werden somit auch in Zentralamerika geschützt und vor allem auch die Stärkung der regionalen Integration sowie die Fokussierung auf nachhaltige Entwicklung, d.

ständiger Dialog mit NGOs und der Zivilgesellschaft. Bei allen Vorteilen, die dieses Abkommen mit sich bringt, ist dennoch klar Es dürfen nie Handelrechte vor Menschenrechte gestellt werden.